Panie Przewodniczący!

Osoby z grup LGBT są bardzo często dyskryminowane, padają ofiarami przemocy w wielu częściach świata. Niepokoją niezwykle represyjne ustawy przeciwko członkom tej społeczności uchwalone w ostatnim czasie np.

Prawa człowieka są powszechne i nienaruszalne, dlatego muszą być chronione i gwarantowane bez względu na orientację seksualną danej osoby czy jej tożsamość płciową. Unia Europejska, walcząca u swych podstaw o bezwarunkowe poszanowanie praw człowieka, powinna zrobić wszystko, co w jej mocy by chronić i wzmacniać zasadę niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Komisja Europejska, Służba Działań Zewnętrznych oraz państwa członkowskie muszą brać pod uwagę prawa człowieka także w relacjach z państwami, których problem ten dotyczy i które są często stronami umów z Unią.